Voorzitter, in navolging van de G8 zal mevrouw Merkel morgen onder druk worden gezet om in te stemmen met de nieuwe groei agenda, dat wil zeggen, veel geld pompen in de economie. Ik vind dat onverstandig. Schuld op schuld laden is onwijs. Ik bepleit een andere groei agenda, die de kansen voor het bedrijfsleven zal vergroten verlaging van de vennootschapsbelasting, gunstige afschrijving op investeringen, goed en toegankelijk onderwijs in topsectoren en een hogere pensioenleeftijd. Ook moet het eurobeleid opnieuw overdacht worden, zonder taboes. Meer lenen, door bijvoorbeeld het ESM, brengt landen als Griekenland en Spanje dieper in de problemen. Ik mis een analyse en een studie over de aanpassing van de muntunie, waarbij zuidelijke landen in de euro blijven en de noordelijke landen een euromark kiezen. Zo'n aanpak zou wel eens zeer solidair kunnen blijken te zijn, zoals bleek voor Argentinië en Slowakije toen hun muntunies opbraken.